verdad el federalismo, pero también los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Las casas se empiezan desde los cimientos, de abajo hacia arriba, y por ello Europa debe mejorar, y mucho, sus relaciones institucionales con las regiones.

Las regiones están cerca de las personas y de sus problemas y tienen mucho que aportar. El Comité de las Regiones recomienda que las consideraciones de las regiones figuren, al menos, en los informes de subsidiariedad, que su opinión llegue hasta las Instituciones comunitarias. El Consejo, en una respuesta escrita fechada el pasado mes, me dice que no tiene información sobre cómo recogen los Estados las inquietudes regionales.

2010. Tampoco conoce las recomendaciones en esta materia emitidas por el Comité de las Regiones. La Comisión dice lo mismo aunque cree que el sistema funciona bien. ¿Se ratifica usted en esta respuesta o tiene algo nuevo que aportarme?